Pane předsedající, já se chci přihlásit k vystoupením svých kolegů, kteří jasně upozornili na to, jak se na Filipínách vede boj proti drogám mimo zákonné prostředky, mimo zákon. Jako člověk, který se zabývá otázkou trestu smrti ve světě, velmi nerad a se znepokojením sleduji, jak narůstá množství poprav po celém světě, a proto také chci zde odsoudit rozhodnutí filipínského parlamentu, Sněmovny reprezentantů, který se již vyslovil pro opětovné zavedení trestu smrti. Považuji toto rozhodnutí za velkou chybu filipínského parlamentu, považuji to za špatné rozhodnutí, za krok zpět, opět uvést do praxe tento nehumánní, krutý trest.